Señor Presidente, hoy, millones de personas y de mujeres alzan la voz en todo el mundo en contra de la violencia de género. Hoy no podemos permitirnos cerrar los ojos ante la mayor lacra social que manifiesta unas relaciones de poder históricamente desiguales. No hay razón, no hay argumento, ni posibilidad de comprensión. Hay mujeres que son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Frente a esta realidad, todos somos responsables —instituciones europeas, Estados miembros y organizaciones— de poner todos los medios que estén a nuestra disposición para eliminar la violencia de género, para avanzar en una sociedad más igualitaria, con legislaciones valientes y decididas. Países como España han asumido un compromiso claro en este sentido. La Ley contra la Violencia de Género es un instrumento necesario e imprescindible y, por lo tanto, un ejemplo a seguir en el resto de Europa. Educación para la igualdad, medidas de prevención, lucha contra los estereotipos, medidas de asistencia jurídica a las víctimas, y podríamos seguir enumerando multitud de políticas necesarias en este sentido. Considero importante que la próxima Presidencia española de la Unión haya planteado como uno de los objetivos prioritarios la lucha contra la violencia de género, y espero que este Parlamento apoye decididamente todas y cada una de las iniciativas dirigidas en este sentido. Sumemos esfuerzos y trabajo porque, de esta manera, estaremos del lado de millones de mujeres víctimas que no pueden esperar ni un minuto más.